Señor presidente, sí, hablamos del futuro de Europa y hablamos sobre una serie de escenarios que la Comisión nos presentó. Yo quiero empezar por decir que algunos de esos escenarios no debieran de haberse presentado siquiera. Son una vuelta atrás inaceptable para el proyecto europeo. Se habla, en Versalles, de una Europa de varias velocidades. Yo creo que deberíamos hablar de una Europa flexible, pero yo acepto que hay que hacer una flexibilidad para construir Europa. El problema es qué Europa, como decía esta mañana el señor Pittella, qué Europa queremos. Y yo quiero destacar que también entre los que queremos hacer una Europa más integrada tenemos una brecha, una diferencia importante en la política económica y en la política social. Hay una Europa del sur que está sufriendo la política económica de los últimos años una política de austeridad excesiva y una política sin alma social. Y esa política que tenemos que hacer juntos tiene que responder a la demanda de todo el sur de Europa de que haya una política europea económica por el empleo, por el crecimiento y por la justicia social. Si no, no habrá una Europa común.